Daar zit nog heel veel ruimte om het beter te doen en die moeten door de Europese Commissie kritisch worden bekeken.

De eerste fase is overleggen met wat drang en eventueel in een tweede fase drang.

Het tweede punt gaat over het regionaal beleid.

Wij kunnen heel veel doen met die fondsen.

Het hoeft niet altijd meer geld te zijn, het gaat er ook om om de bestaande middelen goed te besteden. En een derde punt ook daar ben ik het met de heer Swoboda eens men moet de burgers, de lokale autoriteiten en bedrijven meer betrekken bij die energiebesparing, zoals de keurmerken, het convenant met de burgemeesters, de overeenkomsten met de industrie. In mijn land, Nederland, heeft alleen al het convenant met de industrie

Zo concreet kan het! Dank u wel, veel succes, dank aan de rapporteur!